Az Európai Uniónak alapítása óta az energiabiztonság az egyik legfontosabb kérdése, kihívása. Sokáig azt hittük, hogy a legkritikusabb az energiahordozóktól való függés csökkentése. A gazdasági válság azonban egyértelműen bebizonyította, hogy a hozzáférés és a megfizethetőség a legfontosabb. Az idei év az első, amikor Magyarországon többen fagytak meg fűtetlen lakásban, mint az utcán. Az elmúlt napokban egy panellakás lakói azt kérték, hogy kapcsolják ki a fűtésüket, mert nem tudják kifizetni.

A gazdasági válság egyik hatásaként nagyon fontos, hogy az energiabiztonság kérdésével foglalkozzunk. Mindezt akkor, amikor egy elöregedett energiainfrastruktúrával rendelkezünk. Az energiacsúcson a magyar elnökség legfontosabb feladata ennek az infrastruktúrának a megalapozása, nemcsak a gáz, hanem az elektromos vezetékek tekintetében is. Nem a múlt hálózatait kell fejlesztenünk, hanem a jövő intelligens energiahálózataihoz kell beruházókat és tőkemegkötő képességet garantálni. A magyar kormánynak el kell érnie, hogy minden tagállam egységesen támogassa a nukleáris hulladékkezeléssel kapcsolatos biztonság növelését.

Ehhez nem forró fejre és hidegvérre van szükség, hanem tiszta fejre, tiszta szívre, tiszta tekintettel.